Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, vous me permettrez, pour un dossier aussi important que celui là, de regretter l'absence du Conseil.

Iacolino pour l'excellent travail qu'il a fait tout au long de ces dix huit mois. L'ampleur et la complexité de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment d'argent sont sous évaluées. Si ce rapport doit nous servir à une seule chose, c'est bien à l'émergence d'une prise de conscience des acteurs politiques tout comme de l'opinion publique.

Regardons, par exemple, le très faible nombre d'inculpations pour corruption en France, malgré les rapports de Transparency International Non, le criminel n'est pas non plus un mafioso qui use de rétorsion, de violence, mais un businessman, qui utilise chaque nouvelle possibilité de revenu, qui infiltre l'économie légale de façon complexe en passant par le trafic de drogue, la contrefaçon de produits de consommation courante, la traite d'êtres humains, particulièrement cruelle, ou le trucage des matches sportifs. La lutte contre la criminalité organisée doit être notre priorité. Il est temps de réagir et de se doter des moyens de mieux combattre ces criminels qui ne nous attendent pas pour coopérer. Nous devrions disposer de cellules de renseignements, mais aussi de parquets nationaux spécialisés dans la criminalité organisée, comme c'est le cas pour le terrorisme. Nous devrions aussi permettre aux forces de police de mieux coopérer en donnant plus de moyens aux équipes communes d'enquête et en investissant encore plus dans la formation policière, y compris linguistique et les doter de l'aide d'experts pour mieux lutter contre des crimes toujours plus techniques.

Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important.

Nous devons faire front commun pour que ce projet aboutisse, quelles que soient nos différences de conception quant à son architecture. Une mesure s'imposait également à mes yeux le retrait du billet de cinq cents euros.

Il est temps d'avoir le courage politique d'agir à ce niveau. Enfin, j'appelle la Commission, le Conseil et chaque État membre à prendre en compte, très sérieusement, ce rapport et à ne pas laisser ses recommandations lettre morte.